Poštovani predsjedavajući, hvala. Razvojem digitalizacije informacije očekivano postaju sve dostupnije platformama za komunikaciju. To je naravno zakonito. Međutim, razvijenu interakciju ne prati adekvatna razina zaštite privatnih informacija niti provjera istinitosti informacija koje se plasiraju. Skandal Cambridge Analitica pokazao je način kako se osobne informacije zloupotrebljavaju, koriste u propagandne svrhe i za oblikovanje političkih kampanja. Eurobarometar iz studenoga prošle godine ističe da je gotovo dvije trećine građana zabrinuto stranim utjecajem i mogućnosti manipuliranja izbornim rezultatima Komisijin preliminarni pregled europskih izbora pokazuje da su skupine povezane s trećim zemljama i razni nedržavni akteri radili na narušavanju kredibiliteta Europske unije putem društvenih medija. Dovoljno je dokaza da ova tema postane jedan od naših prioriteta i zato podržavam osnivanje posebnog odbora. Također smatram da je potrebno proširiti raspravu i na financiranje političkih stranaka, one direktno povezano s trećim zemljama, njihovim utjecajem na sadržaj kampanja pa tako i na rezultate izbora.